Señor presidente, desde hace cuarenta años, este Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva de la arquitectura de la Unión.